Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Pred nami je predlog zakona, ki ga je predlagala Nova Slovenija. In ta predlog niža davke in viša plače. Vsi vemo in se tega zavedamo, nekateri celo, in predvsem v besedah, da je delo preveč obdavčeno. In če izhajamo iz tega, pomeni, da je manj investitorjev, manj je delodajalcev, manj je, tistih, ki investirajo, manj je delovnih mest in ne nazadnje, imamo manjše plače. Kdo pa si pravzaprav to sploh želi? A nismo mi vsi tukaj zato, da želimo in delamo dobro za vse naše državljane? Predlog zakona Nove Slovenije, ki je pred nami in predvideva povečanje splošne dohodninske olajšave iz tri tisoč tristo dva cela sedemdeset evrov na sedem tisoč, evrov, pomeni rešitev za vse te ljudi, ki imajo tudi slabše plače v naši državi. Povprečna plača namreč v Sloveniji znaša tisoč triinsedemdeset evrov neto. In če bo podprt ta predlog Nove Slovenije, bo povprečna slovenska plača neto višja za triinosemdeset evrov. Vsi vaši izgovori v smislu, da bi taka sprememba povzročila okoli petsto milijonov, izpada iz proračuna, oziroma kje bi vzeli, ta denar, se sprašujete. Vam jaz povem, kje - ustavite krajo davkoplačevalskega denarja! Javni razpisi so poligon za legalno krajo. TEŠ šest je, zgrešena investicija in pa tudi preplačana za več kot pol milijarde, ugotavlja kriminalistična preiskava. In ta denar bi nadomestili za plače naših, zaposlenih. Preplačan material v zdravstvu, preplačane avtoceste, preštevilne preštevilni uradi in pa agencije - tukaj je ogromno denarja in pa rezerve, ki bi ga namenili za večje plače našim, zaposlenim. Vseskozi vas poslušam, da imamo visoko gospodarsko rast. Vse lepo in pa in pa prav, kdo pa je odgovoren, kdo pa je odgovoren za to? Zakaj nikoli ne nagradimo ljudi, delavcev, zakaj so nas samo besede? Kdaj bomo od besed, ki smo jih izrekli pred volitvami, prešli k dejanjem po volitvah? Veste, enkrat bi bil v tej državi čas, da so na vrsti tudi njeni davkoplačevalci.